Toch is het meeste geld naar de groente en fruitsector gegaan dat is goed en naar de zuivelsector, maar we hebben ook andere sectoren.

We weten tenslotte allemaal dat de onbenutte gelden terugvloeien naar de akkerbouw en de melkveehouders. Daar is niks mis mee, maar men heeft het geld nu nog nodig.